Twijfelen onze nationale leiders aan het nut van vrij reizen? Zien zij niet meer welke vrijheid dat de Europeanen biedt? Zien zij ook niet meer wat de economische voordelen zijn van vrij reizen?

Twijfelen zij aan de bereidheid van andere lidstaten om onze buitengrenzen goed te controleren en te beschermen? Het lijkt er sterk op. Die twijfel, ja zelfs dat wantrouwen, van lidstaten onder elkaar is volgens mij symptomatisch van wat er aan de hand is in de Europese Unie.

Dat onderlinge wantrouwen tussen lidstaten maakt dat het Europees Parlement zegt de controle op en de uitvoering van het vrij reizen hoort bij de Europese Commissie te liggen, want die heeft het Europees belang op het oog. Dat vrij reizen is volgens mij een van de grootste goeden van de Europese Unie. Het verbaast mij dan ook te horen dat de Europese Commissie bij monde van mevrouw Malmström nu zegt dat het zogenaamd mobiel vreemdelingentoezicht van de Nederlandse regering mag. Ik zou zeggen als het kwaakt als een eend en het ziet eruit als een eend, dan ís het een eend. Als u het nu toelaat, terwijl verschillende Nederlandse gerechtshoven het al hebben teruggefloten, dan ben ik ervan overtuigd dat dat binnenkort ook door het Hof in Luxemburg gebeurt.